Señora presidenta, construir la Unión Europea, convertirla en un actor global, requiere movimientos en dos direcciones.

Y las listas transnacionales son una buena idea, porque transmiten y representan el espíritu de lo que estamos construyendo. Una Unión en la que hay políticas que necesitan un enfoque global, actuaciones que ganarán en cohesión fortaleciendo las organizaciones políticas de alcance europeo, percibidas y actuando como tales. Por eso, apoyamos esta propuesta y el principio de que cada una de estas listas esté encabezada por un candidato de cada familia política sin apellido nacional. Es la mejor forma de convertir un problema como el brexit en una oportunidad. Pero del mismo modo esa integración debe inspirarse en el lema de nuestra Unión —Unida en la diversidad― y construirse de abajo hacia arriba desde las instituciones más próximas a sus ciudadanos. Por eso, es una buena idea la enmienda suscrita por el presidente de nuestro grupo, Guy Verhofstadt, que abre la puerta a asegurar la presencia, también aquí, de regiones con competencias legislativas.